Nein, das ist nicht Gegenstand der Diskussion!

Welche direkten und indirekten Subventionen fließen in die Produktion von Solarpanels? Wie sieht es mit der gesamten Wertschöpfungskette aus?

Deswegen auch an die Kommission gerichtet zum einen Gibt es eigentlich von der chinesischen Seite diese Transparenz? Haben Sie die Möglichkeit, sich alle relevanten Fakten anzusehen?

Und zum zweiten Sind Sie auch gewillt, dieses Verfahren bis zum Ende durchzuziehen, auch wenn China vielleicht im letzten Moment einlenkt?